Monsieur le Président, il y a quelques mois, au mois de février, ce Parlement a voté à une très large majorité une nouvelle politique commune de la pêche réorientée vers la protection des ressources et la sélectivité des techniques de pêche. J'espère que, demain, le Parlement va confirmer ce vote, qui était intervenu en février. La première application, l'application directe de cette nouvelle politique commune de la pêche est dans le règlement que propose la Commission pour la pêche en eaux profondes. C'est une excellente proposition de la Commission que, hélas, la commission de la pêche a refusée, dans son cœur de cible, à savoir l'interdiction du chalutage en eaux profondes, qui est une technique particulièrement destructrice comme